Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, questo dibattito ci porta a parlare dello Yemen e sottolinea diverse situazioni che sono state qui ricordate dal Commissario la crisi umanitaria, la peggiore degli ultimi tempi, la crisi securitaria, il conflitto che porta un'emergenza alimentare. Io vorrei ricordare che lo Yemen fa parte dei quattro paesi che stanno conoscendo carestia e fame. Ecco, io vorrei soffermarmi su un altro punto, che ha sottolineato Lei signor Commissario, quello di aver evidenziato la situazione dei diritti umani, il cui rispetto deve rimanere al centro delle nostre preoccupazioni. Esprimo prima di tutto il mio più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime del conflitto che all'interno dello Yemen continua a seminare morte e desolazione. La presa e il ruolo dell'Arabia Saudita sullo Yemen sono cosa conosciuta, ma noi sappiamo che, a causa di questo conflitto, abbiamo una popolazione yemenita con importanti perdite di vite umane, nonché una situazione di estrema sofferenza per chi rimane in vita, soprattutto donne e bambini. Abbiamo avuto occasione di denunciare il fatto che un'importante fascia della popolazione non può nemmeno accedere agli aiuti umanitari, anche solo per poter disporre di beni di primaria necessità. Questa situazione ha già meritato l'attenzione dell'Unione europea e di fatto il Commissario ci ha ricordato che l'Unione europea è il primo donatore per quello che riguarda gli aiuti umanitari e, soprattutto, la ringrazio per il fatto di aver sostenuto il monitoraggio della violazione dei diritti umani. Abbiamo avuto l'attenzione delle Nazioni Unite, della Lega Araba e anche di diverse organizzazioni internazionali. Le Nazioni Unite si sono raccomandate di far di tutto al fine di giungere alla ripresa dei negoziati, perché solo i negoziati possono garantire una risoluzione duratura del conflitto e portare alla pace. Ci vuole un dialogo fra le diverse parti in causa, che porti a una soluzione politica inclusiva, che coinvolga tutti gli attori dell'area del Medio Oriente, incluso lo stesso Yemen. Oltre alla popolazione yemenita, intrappolata nella guerra interna, vorrei sottolineare anche la situazione dei rifugiati yemeniti in Gibuti.